Herr Präsident! Es ist unstrittig, dass die EU mit dem EFSI Investitionen auslösen und Arbeitsplätze schaffen wird. Fraglich ist, welche Investitionen, welche Arbeitsplätze, und wie lange diese bestehen werden. Wer wird sicherstellen, dass wir für die Bürger in der EU einen Mehrwert schaffen? Hier besteht ein unlösbarer Zielkonflikt. Denn wie kann es sein, dass wir neue, rentable Projekte identifizieren, die bisher noch nicht realisiert wurden? Warum wurden sie denn bisher nicht realisiert? Das ist meines Erachtens eine ganz evidente Frage, und auf diese Frage konnte die Kommission keine Antwort geben, weil es wohl auch keine sinnvolle Antwort geben kann. Wir werden stattdessen sehr viel Bürokratie schaffen.